3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej spowodowały, że coraz więcej osób podróżuje lub przeprowadza się za granicę. Taka sytuacja wymaga zapewnienia wspólnych, harmonijnych środków prawnych gwarantujących obywatelom ochronę i bezpieczeństwo, z jakiego korzystali w swoim państwie, na terenie całej Unii. Inicjatywa Komisji dotycząca rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych uzupełni dyrektywę w sprawie europejskiego nakazu ochrony gwarantującą wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach karnych i tym samym pomoże zagwarantować prawa ofiar w całej UE. Łączne stosowanie tych dwóch instrumentów karnego i cywilnego pozwoli osobom, którym przyznano nakaz ochrony w jednym państwie członkowskim na jego utrzymanie podczas podróży lub przeniesienia się do innego państwa członkowskiego, bez konieczności poddawania się czasochłonnym procedurom. Zaproponowane ustandaryzowane, wielojęzyczne zaświadczenie, zawierające wszystkie istotne informacje niezbędne do uznania ochrony, będzie ogromnym ułatwieniem dla wszystkich poszkodowanych. Zaproponowany wniosek jest doskonałym przykładem upraszczania i tworzenia prawa europejskiego zrozumiałego dla obywateli, szybkiego i skutecznego na całym terytorium wspólnoty.